Signora Presidente, onorevoli colleghi, i dati Eurostat relativi agli ultimi tre anni ci dicono che all'interno dell'Unione europea circa l'80 delle vittime del traffico di essere umani è donna. La motivazione primaria è legata allo sfruttamento sessuale, ma vi sono varie sfaccettature sulle quali non ci si sofferma abbastanza e si finisce per circoscrivere il problema alle diverse forme di prostituzione, quando invece non è così. Parlo, ad esempio, dei matrimoni precoci o dei matrimoni finti, i cosiddetti matrimoni sham contratti dalle famiglie sulla pelle delle bambine, oppure del traffico di donne incinte per la vendita e l'adozione illegale di neonati. Tutto ciò avviene all'interno degli Stati membri. Ed è una tendenza destinata ad aumentare con il crescere dei flussi migratori e delle richieste di asilo. La ricerca della residenza legittima all'interno dell'Unione porterà secondo Europol ad un incremento dei matrimoni forzati. Dobbiamo proteggere queste bambine, impedendo che, ad esempio, vengano inviate nei loro paesi d'origine durante le vacanze scolastiche e si ritrovino spose precoci di uomini molto più adulti di loro. Occorre richiamare l'attenzione su tali situazioni, che non possono essere tollerate nascondendosi dietro il rispetto per l'altrui cultura, perché chi sposa una bambina commette un'enorme violenza, non solo sessuale, nei suoi confronti, ma le ruba per sempre la possibilità di amare e di vivere da donna libera.